er nú með þó nokkrum trega að ég tek hérna til máls vegna þess að ég deili því með virðulegum forseta að hafa miklar mætur á starfsáætlun alþingis við neyddumst til að ræða starfsáætlun alþingis að nokkuð oft hér í vor sem leið og fram í júlímánuð raunar sem var sögulegt að þurfa að ræða um það að starfsáætlun væri farin á hliðina og hafa það á dagskrá hér í fimm vikur að starfsáætlunin væri útrunnin

þrátt fyrir breytt þingsköp og þá staðreynd að hæstvirtur fjármálaráðherra kemur hér með fyrsta mál þingsins á dagskrá annan þriðjudag í september þá er það svo hér virðulegi forseti níunda desember

þannig að það er náttúrulega óviðunandi að þingheimur sé settur í þá stöðu að vera að ræða mál hér inn í nóttina